flyt ég frumvarp til laga um lagaskrifstofu alþingis á þingskjali fimmtíu flutningsmenn frumvarpsins með mér er baldvin jónsson eygló harðardóttir gunnar bragi sveinsson höskuldur þórhallsson margrét tryggvadóttir sigmundur davíð gunnlaugsson sigurður ingi jóhannsson siv friðleifsdóttir og þór saari ég hef verið mikil talsmaður þess að lagasetning á alþingi verði betrumbætt að henni verði komið á þann stað sem við getum verið stolt af í samanburði við aðrar þjóðir frá því ég settist á þing hef ég séð og reynt á eigin skinni að hér er oft mikil fljótaskrift á lagasetningu frumvörp koma inn í þingið óyfirlesin og stangast þar jafnvel á við önnur lög og stjórnarskrá alþjóðasamninga og annað þannig að þau eru vart þingtæk til gamans má geta þess að í þessu lenti ég sjálf nú fyrr í vikunni þar sem ég var fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu að setja ákveðið mál í þjóðaratkvæðagreiðslu sex þingmenn auk mín voru búnir að lesa frumvarpið yfir þingsályktunartillöguna þingsályktunartillagan var búin að fara hér í gegnum nefndasvið þingsins þingsályktunartillagan var komin hér inn í alþingi með málsnúmer og enginn hreyfði mótmælum við því að þetta væri nokkurs staðar eða rækist á önnur lög svo kemur það í ljós þegar búið er að dreifa þessu hér í þinginu að það var galli í þingsályktunartillögunni á þann hátt að þriggja mánaða markið sem þurfti að lágmarki til að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu hafði gleymst þetta er rakið dæmi til að benda á nauðsyn þess hvað það er nauðsynlegt að stofna hér lagaskrifstofu alþingis svona koma mál inn í þingið sem standast tæpast og eru vart þingtæk þess vegna verðum við að fá þess lagaskrifstofu þar sem þekkingin kemur og er hér í húsinu við skulum reyna nú að taka höndum saman með þetta frumvarp og fá það samþykkt því ef við ætlum að ná okkur á fætur sem þjóð verða lögin umferðarreglurnar okkar í samfélaginu sem lögin ganga út á að vera í lagi að vera í lagi ég fullyrti það hér þegar ég flutti framsöguræðuna að þessu frumvarpi hér á síðasta þingi að slök lagasetning væri ef til vill ástæða þess eða við skulum segja hluti þess að hér hrundi allt á haustdögum tvö þúsund og átta hér var verið að fara inn í þingið með frumvörp og þingsályktunartillögu sem áður jafnvel skrifuð og samin á skrifstofan úti í bæ hjá hagsmunaaðilum hjá hagsmunaaðilum svo komu þessi sömu hagsmunaaðilar inn á nefndarfundi hjá þingmönnum héldu áfram sínum áróðri með það sem þeir vildu ná í gegn í frumvarpinu og svo varð þetta allt saman að lögum við verðum að sporna við fótum og við verðum að gera þetta vel þar sem við erum sífellt að bera okkur saman við norðurlöndin erum við mikill eftirbátur að þessu leyti því norsku þjóðþingin og ráðuneytin þar hafa lagaskrifstofur til þess að óhöpp af þessu tagi komi ekki fyrir sem dæmi má nefna hvað danir tóku því alvarlega á sínum tíma að það voru sett lög sem brutu í bága við danska stjórnarskrá þá var sett lagaskrifstofa á fót en síðan hefur ekki komið upp viðlíka mál því sigtið er svo þéttriðið í danska þinginu að þar koma bara inn þingmál sem standast kröfur löggjafans þetta spilar líka inn í að hér á landi er löng hefði fyrir meirihlutastjórnum með örfáum undantekningum það gerir framkvæmdavaldið svo sterkt gagnvart löggjafanum og þá er meiri hætta á óvandaðri lagasetningu því í krafti meirihlutavaldsins á þingi er hægt nánast að koma hverju sem er inn í þingi gerðist til dæmis nefni dæmi í annað skipti í dag icesave frumvarpið sem varð hér að lögum forseti synjaði því þar höfðum við öryggisventil þannig að allir sjá hvað það var gallað það mál frá upphafi og þjóðin að sjálfsögðu felldi það með eftirminnilegum hætti níutíu og átta tvö í þjóðaratkvæðagreiðslu en þarna var mál sem gekk gegn

enda um mikla skuldbindingar að ræða fyrir íslensku þjóðin og hefur svo komið í ljós nú að þessi samningur stóðst enga skoðun því nú þegar forsetinn hafnaði samningnum lá betri samningur á borðinu það er þetta sem við þurfum að passa upp á það gerðist nokkuð merkilegur hlutur í kjölfarið á því að ég ásamt fleiri þingmönnum lögðum fram þetta frumvarp um lagaskrifstofu alþingis að styrkja löggjafann að aðgreina meira frá framkvæmdarvaldinu því framkvæmdarvaldið hefur ógnartök á þinginu sannaðist til dæmis í dag að það komst ekki á dagskrá þingsins þessi breytingartillaga að þjóðaratkvæðagreiðslulögunum sem ég lagði fram vegna einhverra hluta sem við höfum farið yfir í dag það er þetta að við þurfum að skilja þarna á milli það sem gerðist hins betur eftir að ég hafði lagt fram frumvarpið í sumar ásamt fleiri þingmönnum var það að forsætisráðuneytið tók sig til og stofnaði sína eigin lagaskrifstofu eftir að frumvarpið sem nú er til umfjöllunar í annað sinn var komið fram það gerðist á þann hátt að hæstvirtur forsætisráðherra ákvað að setja á stofn lagaskrifstofu í forsætisráðuneytinu þar eru þrír starfsmenn það vantar ekki fjármagnið hjá framkvæmdarvaldinu að grípa in í hlutina en það er ekki það sem við erum að biðja um við erum ekki að biðja um flutningsmenn þessa frumvarps að það sé stofnuð lagaskrifstofa í ráðuneytunum framkvæmdarvaldið er nú þegar of sterkt og löggjafinn of veikur gagnvart því við erum að fara fram á það að fá þessa stofnun flutta hingað niður á alþingi í alþingishúsið út á nefndasvið þannig að þessi samanburður fer fram hér þegar þetta mál var tekið fyrir í allsherjarnefnd lá fyrir umsögn forsætisráðuneytisins þar sem þetta kemur allt fram útlisting á því hvers vegna var búið að stofna lagaskrifstofu forsætisráðuneytisins og þörfina fyrir því hvers vegna sú skrifstofa ætti að vera þar og annað meira að segja lagðist forsætisráðuneytið svo lágt að leggja það til að þingmenn ættu að geta sent sín frumvörp upp í forsætisráðuneytið til yfirlestrar svo mikil samhæfing átti að vera í þessari lagaskrifstofu mér sýnist að eitthvað nú verið dregið í land það er nú búið að breyta þessari svokölluðu lagaskrifstofu forsætisráðuneytisins og blanda inn í hana einhverjum mannréttindum þannig að þetta betri nú ekki enn lagaskrifstofa eins og var upphaflega læt það líka vera því þetta vakti þó nokkra athygli að forsætisráðuneytið væri búið að taka þetta vald til sín en þetta er nú aðeins um það sem ég vildi hafa en nú ætla ég aðeins að fara í söguna þessi hugmynd er alls ekki ný af nálinni páll pétursson þáverandi alþingismaður okkar framsóknarmanna var nú svo framsýnn á hundrað og sextándu löggjafarþingi að leggja fram þingsályktunartillögu um að sett yrði á stofn lagaráð eða

og einkum þá hvað varðaði stjórnarskrá lýðveldisins mannréttindi og alþjóðlegar skuldbindingar og til að gæta lagasamræmis þarna sýndi páll pétursson alveg framúrskarandi þekkingu á því að þetta væri nauðsynlegt þarna strax á þessum árum þetta var á árabilinu nítján hundruð níutíu og tvö til nítján hundruð níutíu og fjögur enda flutti hann þessa tillögu á þremur löggjafarþingum og fylgdi því fast eftir en því miður fékk þessi tillaga ekki brautargengi á þessum tíma hefði betur gert það því þá værum við kannski ekki eins illa stödd eins og við erum í dag hefði þarna strax á þessum árum komið virt lagaráð við alþingi þetta er alla vega á þeim tíma þegar umræðan um það hvort íslendingar ættu að ganga inn í e e s samninginn stóð sem hæst þarna var páll pétursson búinn að átta sig á því að ef e e s samningurinn yrði samþykktur þyrfti að styrkja alþingi faglega faglega það er það sem þurfti á þessum tíma þegar e e s samningurinn var samþykktur það var ekki gert alþingi var hvorki styrkt faglega

síðan var málið endurvakið á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi þáv á talið að það þyrfti að stofna þetta lagaráð það var hvorki meira né minna en

héraðsdómslögmaður þarna voru þessir einstaklingar búnir að átta sig á því að við þetta yrði ekki unað að hér yrði að koma inn með afgerandi hætti faglegt ráð til þess að vera alþingismönnum til hjálpar og til þess að yfirfara frumvörp og þingsályktunartillögur áður en þær yrðu lagðar fyrir þingið þau athuguðu líka varðandi norðurlöndin sem við berum okkur svo oft saman við að það er við dómsmálaráðuneytin sums staðar eru lagaskrifstofur eða lágaráð en þau mátu það svo að það ætti ekki að vera lagaskrifstofa við

þetta er rúmlega fimmtán ára gömul hugmynd sem þingmenn margra flokka hafa komið að og nú er mál að láta til skarar skríða

álagið á dómstólum samt nóg er nú álagið á umboðsmanni alþingis samt heldur en það að hér sé verið að beinlínis að búa til slæma afurð sem hafa þá stoppistöð hjá þessum aðilum því eins og við vitum hefur álagið til dæmis á umboðsmanni alþingis aldrei verið meira og hefur hann hátt á annað hundrað mál til rannsóknar og frumkvæðisathugunar á hverju einasta ári vegna galla og yfirsjóna hér í löggjöf svo er hliðarparturinn af þessu er sá er náttúrlega að alþingi á alls ekki að starfa á nóttunni eins og kom í ljós hér í umræðunni í vikunni að ákveðin frumvörp hafi verið samþykkt hér klukkan milli fjögur og fimm um stolt aðfaranótt sautjánda júní þetta er líka annað sem við þurfum að breyta og bæta og er náttúrlega ekki hér hluti af þessum frumvarpsdrögum en ég hvet forseta þingsins til þess að beita sér í að laga því það er náttúrlega ekki nokkur einasta hemja að alþingismenn séu að setja hér lög undir morgun og þá er enn meiri hætta á mistökum sér í lagi ef frumvörpin og þingsályktunartillögurnar eru nú ekki nógu vel unnar fyrir þannig að mistökin geta legið víða ég legg þetta fram frú forseti hér ég óska eftir því að frumvarpið fari inn í allsherjarnefnd og fái þar skjóta og góða afgreiðslu það fer nú hér í umsagnir þannig að ég vonast til að ég geti talað hér og verið áfram með þetta mjög